Sí, es necesario mantener las cuentas públicas equilibradas pero, en ningún caso, se pueden aceptar más recortes en educación, sanidad o servicios sociales. ¿Por qué no se plantea el Gobierno de España rebajar su gasto público en defensa, actualmente más del 1 del Producto Interior Bruto?